Pane předsedající, já myslím, že je potřeba na začátku říci, že to, že se práva obětí trestných činů výrazným způsobem proměnila, zlepšila a zesílila, je i zásluhou Evropské unie. Cílem této zprávy je provádění sekundární legislativy a jak víme, stav této legislativy není v Evropské unii ideální. Stále jsou oběti vnímány pouze jako pramen důkazů a je s nimi podobným způsobem i zacházeno. Málokdo zohledňuje, že oběť trestného činu mnohdy prožila velmi traumatickou situaci, a ne vždy je v našich právních systémech zakotven postup, jakým způsobem máme k těmto citlivým osobám přistupovat. Dámy a pánové, tady je velmi důležité vědět, že je i řada obětí trestných činů, které nemají způsobilost k tomu, aby byly vyslýchány normálním způsobem. Je proto potřeba, abychom se věnovali právě těmto osobám a zlepšili přístup těchto osob k tomu, jak zmiňovala moje předřečnice, aby měly dostatečně vysvětlena svoje práva a věděly také, jakým způsobem mohou tato práva uplatňovat.